Daher von meiner Seite nur so viel Die Rolle des Europäischen Parlaments hat sich seit den Gründungsverträgen erheblich geändert.

EUR, das entspricht etwa 19 des Jahresbudgets des Europäischen Parlaments.

Insofern sind das schon einige ganz klare ökonomische Argumente, die wir berücksichtigen sollten. Das Europäische Parlament ist schließlich das einzige direkt gewählte Organ, das nicht selbst über seinen Sitz entscheiden darf. Insofern ist es allerhöchste Zeit, dies zu ändern! Volle Unterstützung für diesen Bericht und eine kleine Anregung für Herrn Tarand Sie haben die schöne Stadt Wien nicht erwähnt, im Herzen Europas und gut erreichbar!